Gli ulivi non rappresentano solo la principale fonte di reddito, ma anche un forte tratto identitario. La Puglia e il Salento, senza i loro grandi ulivi secolari, sarebbero come Parigi senza la sua celebre torre. È positiva, dunque, la decisione presa dal Comitato per la salute delle piante di non proseguire nella folle idea di eradicare milioni di ulivi nelle zone infette. Ma non basta occorrono interventi, almeno tre.

Secondo misure urgenti della Commissione per compensare i gravi danni subiti dagli agricoltori e dagli operatori.